Pro mě je důležité, že ty útoky, které mohou nabývat velmi dramatických rozměrů v rámci voleb v jednotlivých členských státech, že se jim skutečně věnujeme. Mají pro mě několik souvislostí, samozřejmě v předvolební kampani a potom při sčítání hlasů.